frú forseti hér er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd

eitt um rafrænar undirskriftir efnahags ég viðskiptaráðherra mun leggja fram lagafrumvarp á yfirstandandi löggjafarþingi til innleiðingar á ákvæðum hennar það er

að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar